Un articol publicat în presa internațională pe 13 iunie semnala faptul că statul indian Assam nu are niciun călău disponibil pentru a executa pedeapsa cu moartea la care a fost condamnat Mahendra Nath Das și a cărui cerere de grațiere a fost respinsă de către președintele țării.

Ne am dori ca un partener atât de important al Uniunii Europene, precum India, să respecte moratoriul solicitat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite și să nu execute cele două persoane menționate. Din fericire, așa cum se știe, India nu a mai aplicat pedeapsa cu moartea din 2007. Ne am bucura însă ca, la fel ca Uniunea Europeană, India să considere abolirea pedepsei cu moartea ca un factor de întărire a demnității umane. Poate că faptul că nu se găsește niciun doritor pentru a executa pedeapsa cu moartea e un semn al faptului că a venit momentul ca India să interzică această pedeapsă.